Monsieur le Président, je voulais évidemment m'adresser à M. Van Rompuy, qui vient de partir. Néanmoins, je voulais lui faire remarquer, et faire remarquer à tout le monde, que, s'il nous appelle à ne pas être dans la caricature, je voulais lui suggérer aussi de ne pas y céder lui même, parce que nous sommes sans doute, certains d'entre nous ici, ses meilleurs alliés sur tout ce qui est attendu en matière de stratégie de coordination et de contrôle budgétaire. Je voulais d'ailleurs et je m'adresse à vous, Monsieur Barroso relayer ici une proposition qui a été évoquée en commission des budgets celle de lancer, au delà même de la task force une convention, une nouvelle convention sur les aspects budgétaires, de manière à pouvoir travailler, au moment où nos États membres seront tous soumis à des règles de rigueur budgétaire,

Je pense qu'il y a là un énorme chantier dont il faut se saisir, au delà même de toute la nécessité d'institutions et d'instances de contrôle, de coordination et de sanction.